Voorzitter, naast tal van wijzigingen op de grondwet is er in Hongarije ook een nieuwe wet op de nationale veiligheid aangenomen.

Om dat te toetsen worden zij elk jaar tot maximaal twee maanden bespioneerd tot in hun huis, wellicht zelfs tot in hun slaapkamer. Ze weten alleen niet wélke twee maanden van de twaalf maanden de regering met ze meekijkt en ze weten ook niet waar de regering naar zoekt.